Solange die Union nicht endlich eingesteht, dass sie nicht alle Wirtschaftsmigranten aus aller Herren Länder aufnehmen kann, werden sich aber weiter Hunderttausende auf den Weg machen.

Griechenland, Italien und Malta sind ja offenbar nicht in der Lage, die EU Außengrenze zu sichern, und Schengen Neulinge lassen nach ihrer Aufnahme in ihren Bemühungen häufig nach. Die EU Außengrenze ist also so löchrig wie ein Schweizer Käse und wird noch dazu von innen unterminiert. Da reichen temporäre Kontrollen nicht aus.